Leider hat die US Regierung ihre Ankündigung nicht konsequent umgesetzt. Dazu gehört eben auch, die dort eingerichteten Militärkommissionen zu schließen, weil sie wirklich in keiner Weise die Standards für ein faires Gerichtsverfahren erfüllen. Umso dramatischer ist es nun, dass ein Todesstrafenurteil ansteht und eine Hinrichtung droht. Unsere Entschließung fordert daher eindringlich von allen EU Institutionen und von den Mitgliedstaaten alles zu tun, damit es nicht zu einer Hinrichtung von Herrn el Nashiri kommt. Erneut fordern wir, dass sich die USA einem Todesstrafe Moratorium unterwerfen und sich somit einer weltweiten Entwicklung anschließen, die nämlich besagt, dass wir heute 96 Staaten haben, die irreversibel die Todesstrafe abgeschafft haben. Auch die Zahl der Staaten, die noch immer an der Todesstrafe festhalten und sie anwenden, ist jetzt auf 58 zurückgegangen. Das ist positiv. Herr el Nashiri wurde in Polen in einem von der CIA eingerichteten Geheimgefängnis festgehalten und schwer gefoltert. Auch wir Europäer müssen uns endlich ernsthaft mit unserer Mitverantwortung an diesen schweren Menschenrechtsverletzungen auseinandersetzen. Ein Verdrängen und Totschweigen dessen und eine weitgehende Straflosigkeit für die Verantwortlichen wie bisher darf es nicht mehr geben. Auch die heutige Debatte zeigt, dass es nicht dienlich ist, oberflächlich über Anti Amerikanismus oder anti europäische Sentiments zu reden, sondern wir müssen uns mit den Fakten auseinandersetzen und da kann ich auf die Quellen verweisen, die Frau Gomez angesprochen hat.